Herr Präsident! Ich habe schon seinerzeit zu denen gehört, die im sogenannten Arabischen Frühling vor Euphorie gewarnt haben. Und jetzt dürfen wir nicht einseitig Partei ergreifen, sondern wir müssen uns einerseits gegen die inakzeptable Radikalisierung der Muslimbrüder, auf der anderen Seite aber auch gegen das undemokratische und brutale Vorgehen der Militärs wenden. Die Europäische Union muss hier ein glaubwürdiger Moderator sein, nur dann kann sie in Ägypten eine Rolle spielen. Unser Ziel muss es sein, die starken, toleranten Traditionen, die es in Ägypten in der Gesellschaft gibt, zu fördern und zu helfen, sie zu erneuern. Und vor allem müssen wir uns für die Kopten einsetzen, die entsetzlich leiden, die zwischen die Räder zu geraten drohen und die als Christen und als älteste Bevölkerungsgruppe Ägyptens unsere volle Solidarität und unsere volle Unterstützung genießen müssen.